Este país, que tiene una dictadura desde 1979, lleva desde hace más de veinte años persiguiendo a los líderes del único partido democrático el partido Convergencia para la Democracia Social El

Las últimas noticias sobre este país africano han encendido todas las alarmas posibles. La comunidad internacional, y en este caso la Unesco, no puede aceptar tres millones de dólares del dictador para un premio que lleve su nombre o lo camufle detrás de cualquier otro. Esta trampa, contra la opinión de los expertos jurídicos de la organización internacional, pretende lavar la imagen del dictador.